Und grundsätzlich begrüße ich auch die Existenz unserer Handelsschutzinstrumente. Das ist klar. Aber in diesem Zusammenhang rufe ich diesmal dann doch zu Augenmaß auf. Die technischen Antidumpingverfahren, über die wir verfügen, dürfen nicht politisch instrumentalisiert und zu protektionistischen Zwecken eingesetzt werden. Wir wissen alle, dass der Erfolg Europas von offenen Märkten abhängt. Das ist nichts Neues, aber gerade in Zeiten der Krise ist es ja trotzdem auch wahr. Das Antidumpingverfahren gegen China in Sachen Solarzellen hat das Potenzial, in einem handfesten Handelskrieg zu enden. Das sollten wir dringend vermeiden. Das kann nicht in unserem Interesse sein.

Ich fordere deshalb die Kommission auf, den sich abzeichnenden Handelskrieg dringend im Wege bilateraler Gespräche beizulegen und eine globale Lösung für die gesamte Branche zu finden. Ich frage Hat die Kommission wie von Bundeskanzlerin Merkel gefordert bereits versucht, sich direkt an die chinesische Regierung zu wenden, um die Anliegen der europäischen Solarbranche auf höchster Regierungsebene voranzubringen? Dialog könnte auch ein Weg sein. Im Übrigen möchte ich als letztes jetzt auch auf Punkt 4 und 5 unserer mündlichen Anfrage aufmerksam machen. Wir brauchen auch in diesen Krisenzeiten eine gemeinsame Industriestrategie.